Ich habe gestern in der Rede von François Hollande die Erinnerung an die Frage von Präsident Mitterand als sehr gut empfunden, nämlich die Frage beziehungsweise die Aufforderung Was müssen wir und wie müssen wir es tun, damit die Bürgerinnen und Bürger Europas Europa wirklich lieben?

Aber sie begegnen den europäischen Institutionen und ihren Auseinandersetzungen mit einem wachsenden Unverständnis, mit wachsendem Befremden, und ich finde, es ist wirklich nicht erstaunlich, was da passiert. Ich glaube auch, dass die Auseinandersetzung um den Haushalt und um den MFR, diese mittelfristige Finanzplanung, schon zeigen kann, warum es schwer ist, in Europa und seine Institutionen Vertrauen zu haben No deal, good deal,

Mit dieser Art der Auseinandersetzung glaube ich, dass wir es unseren Bürgern schwer machen, sich mit diesem großen Projekt der Europäischen Union zu identifizieren. Der Haushalt, meine Damen und Herren, ist eigentlich der Ausdruck eines gemeinsamen Willens zu einem gemeinsamen politischen Projekt. Wenn ich die letzten Monate Revue passieren lasse, die letzten Gipfel, an denen ich für das Europäische Parlament, für meine Fraktion als Zuschauerin immer wieder einmal beteiligt war, dann kann ich mich an reihenweise Absichtserklärungen der Staats und Regierungschefs erinnern, die immer wieder bekannt haben, wie wichtig das ist, den Zukunftsherausforderungen nicht nur wegen der Krise des Euros, sondern wegen der Krise des Klimas, wegen der wachsenden globalen Wirtschaftskrise gemeinsam besser zu begegnen. Aber wenn es dann zum Schwur kommt, wenn es ums Geld geht, dann haben wir es im Rat permanent mit Staats und Regierungschefs zu tun, die dann zu Hause offensichtlich zeigen müssen, dass man an Europa besser spart und dass man außerdem zu Hause immer noch ein Projekt hat, das man selber wichtiger findet als das gemeinsame Fortschreiten, das gemeinsame Arbeiten an einer Zukunft, an einer besseren Zukunft für die Europäische Union.

Alle Kürzungen werden diejenigen treffen, die Innovationen wollen, die nachhaltige Entwicklung wollen, die mehr Forschung, mehr Bildung, mehr Inklusion für arbeitslose Jugendliche wollen.

Ist das zu verantworten im Zusammenhang mit einer Agrarreform, der die Mehrheit dieses Hauses zumindest im Ausschuss schon zugestimmt hat? Wollen wir die Agroindustrie päppeln, oder wollen wir eine nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume? Ist es wirklich richtig, solche Prestigeprojekte wie den milliardenschweren ITER, den Fusionsreaktor in Südfrankreich, in einem Erdbebengebiet zu fördern, statt jetzt endlich mal zu sagen, welche Energieforschung und Entwicklung wir brauchen, damit wir zukunftsfähig werden in unserem Energiesektor?

Ich glaube, dass in unserem Haus zum Teil dieses Selbstbezogene der Nationalstaaten aufgegriffen wird und nicht genügend kritisiert wird. Meine Fraktion ist bereit, den harten Auseinandersetzungen mit dem Rat auch beizutreten. Wir haben von Anfang an klar gemacht, dass wir für eine zuverlässige mittelfristige Finanzplanung eintreten. Wir wollen, dass die Mittel, die da verankert werden, unseren Aufgaben und Zielen entsprechen.

Wir sind für Flexibilität, das haben wir oft deutlich gemacht.